Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo andremo a votare domani un'altra regola contabile che andrà pesantemente a influire su quello che è il mercato del credito europeo e soprattutto dei sistemi più orientati su questo processo appunto legato al credito. Non vedo un'azione da parte dei regolatori, da parte della Banca centrale europea, da parte della Commissione, per arginare quello che è il problema finanziario, e nelle e della Banca centrale europea non si parla del problema derivati, mentre invece si continua a fare il focus sul problema del credito e del deterioramento dei crediti. Ora, andare a chiedere anche del capitale su quelli che possono essere dei crediti che in futuro daranno dei segnali di deterioramento è, ovviamente, un segnale di accanimento troppo forte da parte delle istituzioni nei confronti del sistema del credito, ripeto, facendo nulla per il mercato dei derivati e della finanza.